Signor Presidente, onorevoli colleghi, ennesima dimostrazione che l'Unione europea è una gabbia da cui prima usciamo meglio è, perché fa tutto fuorché difendere gli interessi dei cittadini europei. Riassunto per chi ci segue se stasera un produttore di giocattoli, di scarpe, di mobili, di macchine tessili, di prodotti in ceramica si accorge che un suo prodotto è copiato e contraffatto, ad esempio in Cina, l'Unione europea non fa nulla, non muove un dito. Anzi, forse dopo un anno e mezzo, quando l'azienda italiana sarà già chiusa e avrà già fallito, forse interverranno. Vi sembra normale che si stia dibattendo da tre anni di qualcosa che un bambino dell'asilo ritiene sia urgente e necessario, cioè difendere i nostri prodotti? Vada il Commissario, vada il Ministro fuori da un'azienda siderurgica italiana a spiegare agli operai che questo palazzo non fa niente a fronte del loro licenziamento. Pannelli fotovoltaici, acciaio, tessile, l'olio tunisino, il riso della Birmania. Oggi la grande notizia è che per la prima volta nella storia l'Europa pagherà i suoi allevatori a ottobre, non a marzo, non ad aprile, non a maggio, non a giugno, ma a ottobre, con migliaia di aziende già in crisi. Qua dentro qualcuno si dovrebbe vergognare, qua dentro qualcuno ha lo stipendio pagato dai cittadini europei per fare gli interessi di altri, delle multinazionali, dei banchieri, dei finanzieri, per fare accordi sottobanco con gli Stati Uniti, per fare accordi sottobanco con la Cina, mentre in Italia e in Europa saltano centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ogni giorno chiudono centinaia di aziende, mentre la Commissione riflette, valuta, apre un tavolo. Vergognatevi.